Așa cum s a mai spus, domnule președinte, pe 5 mai 2010 Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu o majoritate covârșitoare de 488 de voturi pentru interzicerea cianurilor în minerit.

Săptămâna trecută, Comisia a găsit de cuviință să transmită că în ceea ce privește introducerea unei interdicții generale privind mineritul cu tehnologii pe bază de cianuri, Comisia consideră că aceasta nu este justificată de acțiuni legate de protecția mediului sau de sănătate.